Ja krytycznie odniosłem się do interpretacji pana przewodniczącego, jeżeli chodzi o odbieranie prawa do zadawania pytań ze względu na przekroczenie czasu przez mówców, ale w tym wypadku chcę się odnieść krytycznie do krytyków przewodniczącego. jest zbiorem normalnych wypowiedzi w debacie.

Istnieje praktyka, która tego odmawia, ale ona nie ma podstawy w regulaminie.